Alors que nos économies, nos travailleurs, sont frappés de plein de fouet, notre responsabilité, en tant qu'élus, est de rendre l'espoir.

L'espoir que notre monde de demain soit plus résiliant, plus vert, plus innovant, plus solidaire. C'est dans cet esprit que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté ce plan de relance. C'est une avancée absolument majeure pour notre avenir, un moment historique.

Alors je vous adresse, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour avoir trouvé un accord sur ce budget extraordinaire.

Mais honnêtement, quoi de plus prévisible? Les chefs d'État et de gouvernement sont empêtrés dans l'unanimité ils traînent leurs propres contraintes budgétaires jusqu'à Bruxelles et savent pertinemment qu'ils seront jugés selon une grille de lecture nationale absolument intransigeante. Cela doit cesser! Madame la Présidente, Monsieur le Président, dans la position que nous allons adopter aujourd'hui, nous, députés européens, demandons un engagement clair et contraignant pour l'introduction rapide de nouvelles ressources propres. Pas de termes flous, tels que en vue de ou possiblement. Nous demandons aux GAFA, aux multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale, aux grandes industries polluantes chinoises de contribuer. Ce sont elles qui doivent porter la charge de cet emprunt. À vrai dire, il s'agit de la raison d'être, de l'essence même de ce plan de relance assurer la solidarité entre nos pays, sans alourdir la charge pour nos citoyens. En clair, nous voulons graver dans la loi ce qui a été acté dans l'esprit. Notre requête s'inscrit dans la dynamique de votre accord. Monsieur le Président, nous pouvons aujourd'hui commencer la négociation sur ce budget ordinaire ensemble, en confiance, avec ambition et rapidité.